Esto es otra vez que la derecha española ha arrastrado a la derecha europea a un debate que debería producirse en las Cortes españolas. Y el problema no es que el señor Borrell se haya separado un solo centímetro de la posición europea.